Ich glaube, diese Diskussion heute findet in einem sehr spannenden Zeitraum statt. Wir haben, wie vorhin gerade angesprochen wurde, eine heiße Phase der zukünftigen Agrarpolitik, wir haben dieser Tage über die Fischereipolitik gesprochen, und heute geht es um den Handel mit vom Aussterben bedrohten Tier und Pflanzenarten.

Ich wünsche mir, dass Sie auch in Bangkok dieses Engagement an den Tag legen. Wir haben in dem Entschließungsantrag 59 Abänderungen. Wir werden am Donnerstag darüber abstimmen. Das heißt, wir werden dann auch sehen, wie stark das vom Parlament getragen wurde, denn immerhin ist dieser Entschließungsantrag im ENVI Ausschuss einstimmig angenommen worden. Ich glaube, es gibt ein ganz klares Bekenntnis zum Schutz dieser Tier und Pflanzenarten, und ich würde mir einfach wünschen, dass dieser illegale Handel, dass die Wilderei, dass die illegale Fischerei generell als ein Markt betrachtet wird, den es ähnlich wie den Drogenmarkt, ähnlich wie den Waffenschmuggelmarkt auf allen Ebenen zu bekämpfen gilt. Da kann ich mich Ihren Ausführungen anschließen, Herr Kommissar Auch ich würde mir wünschen, dass Ihre Anwesenheit bei sehr viel mehr Besprechungen hier im Hause gegeben wäre, genauso wie die Anwesenheit des Gesundheitskommissars, denn ich glaube, wir haben uns als europäische Parlamentarier und Parlamentarierinnen einem Grundsatz verpflichtet, nämlich für die Lebensqualität der Menschen und der Tiere in diesem Europa, in dieser Welt zu kämpfen, und das können wir nur dann, wenn wir in allen Bereichen Umwelt und Gesundheitsaspekte mitbetrachten.